Señor Presidente, la Unión Europea se fundamenta en valores como la igualdad, la solidaridad y el respeto a todas las lenguas.

Ahora bien, para un asunto de tanta importancia se ha escogido un camino previsto en el Tratado la cooperación reforzada que debe ser el último recurso y cumplir una serie de condiciones. Desde nuestro punto de vista, la cooperación reforzada, que votaremos mañana, es contraria a los artículos 118 y 326 del Tratado.

El nuevo Tratado es un instrumento de indudable utilidad para la Unión, pero no puede utilizarse para consagrar la Europa de las varias velocidades. Muchos países que hoy apoyan esta cooperación reforzada sufrirán pronto las consecuencias ellos mismos y, si el Consejo y la Comisión continúan utilizando la cooperación reforzada de esta manera, al final perderemos todos.

De las tres lenguas propuestas por la Comisión Europea para el sistema de patentes, sólo una de ellas es comparable en importancia al español.

Pues vamos al inglés solo y así nos ahorramos también hacerlo tres veces, en vez de las veinte, y dejamos las otras dos lenguas. ¿Es un criterio de oportunidad temporal? No fue España quien se opuso en el pasado a que hubiese una patente, fueron otros países, que ahora corren para tenerla.

Cuidado con las maniobras burocráticas, que alejan a muchos millones de ciudadanos y a miles de empresas que utilizan el español de la realidad de la Unión Europea. El sistema propuesto por la Comisión es contrario al derecho de los ciudadanos a expresarse en su lengua, privilegia unas lenguas frente a otras, es una clara discriminación de la competencia, fragmenta el mercado y crea inseguridad jurídica.

Por la prisa de algunos, nos vamos a encontrar con un pleito de varios años en el Tribunal de Justicia, como ya ha avisado mi Gobierno. Las tres instituciones deberán dar cuenta del procedimiento seguido y de por qué se hizo caso omiso de las advertencias. Esta situación se puede remediar si se vuelve al espíritu y a la letra de los Tratados, que España ha respetado.